Gospodine predsjedavajući, kao izvjestiteljica za mišljenje ECON a o budućnosti Europske unije istaknula sam važnost dovršetka bankovne unije i unije tržišta kapitala i to posebno zbog neophodnog otvaranja povoljnih izvora financiranja malim i srednjim poduzetnicima, osobito manje razvijenim državama članicama u kojima su izvori financiranja još uvijek puno skuplji nego u onim razvijenijima, što onemogućava podizanje njihove konkurentnosti koja je izuzetno bitna za kvalitetno sudjelovanje na jedinstvenom tržištu. Posebno sam pozvala na jačanje financiranja država članica izvan eurozone koje moraju podići produktivnost, konkurentnost, stvarati kvalitetna i dobro plaćena radna mjesta jer su snažna ekonomija i poboljšan životni standard ljudi u tim državama članicama najbolja priprema za ulazak u eurozonu.